Luptele de la începutul lunii marchează reînceperea unui conflict mai vechi pentru templul UNESCO aflat pe granița dintre cele două țări. Subliniez că acest monument a fost încredințat Cambodgiei în 1962, printr o decizie a Curții Internaționale de Justiție, iar autoritățile trebuie să respecte această hotărâre. Da, este adevărat că zona din jurul templului nu a fost demarcată de Curte, dar cred că Thailanda și Cambodgia pot ajunge la o înțelegere prin negocieri, și nu prin vocea armelor. Luptele din regiune nu pun în pericol doar un monument UNESCO ci și viața populației. Un conflict la frontieră este întotdeauna o sursă de instabilitate. De aceea, încurajez inițiativa celor două guverne de a rezolva problema la nivel bilateral. Consider că proiectul amenajării unei zone tampon pentru a preveni extinderea distrugerilor este un pas spre pace.